Panie Przewodniczący! Pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie z powodu naruszania praw człowieka w regionie Naddniestrza, zwłaszcza, o czym dzisiaj mówiłem, w dziedzinie edukacji. Sytuacja jest napięta ze względu na utrzymujący się od wielu lat stan konfliktu. Teraz dochodzą do tego przypadki naruszania praw podstawowych w zakresie kształcenia i działania szkół.

OBWE, Ukraina i Rosja jako mediatorzy oraz Unia Europejska i Stany Zjednoczone w charakterze obserwatorów. Chciałbym wyrazić nadzieję, iż kolejna runda negocjacji przyniesie szansę na wyjście z tego impasu.